Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Denn es hilft uns nichts, wenn wir uns zu sehr im Detail verlieren, wir müssen uns und auch die Kommission muss sich schon auf die wirklich wichtigen Fälle konzentrieren. Aber ich glaube, dass die Kritikpunkte, die von den Kollegen gerade zuletzt von Frau Kollegin in't Veld vorgebracht wurden, tatsächlich auch entkräftet werden können. Dafür brauchen wir und da fordere ich die Kommission ausdrücklich auf wirklich detaillierte Kriterien, anhand deren eine solche Abgrenzung und Priorisierung der Fälle erfolgen soll.

Zum Zweiten, Frau Präsidentin Soweit sich die Europäische Kommission künftig verstärkt aus der Ex ante Kontrolle beihilferechtlicher Tatbestände zurückziehen und sich stärker auf das Instrument der Ex post Kontrolle konzentrieren will, muss jederzeit sichergestellt sein, dass die nationalen Behörden diese Aufgabe ersatzweise und dann konsequent durchführen. Deshalb muss an diesem Punkt aus meiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission einerseits und den nationalen Behörden andererseits noch erheblich verbessert werden. Zum Dritten möchte die Kommission ja zukünftig verstärkt die Sachverhalte in direktem Kontakt mit den betroffenen Parteien in Beihilfebeschwerdeverfahren ermitteln und sich stärker auf die von den nationalen Beihilfebehörden übermittelten Sachverhalte beschränken. Damit ist aber ein erheblicher zusätzlicher Aufwand verbunden, sodass ich die Frage stellen möchte, ob die vorhandenen Personalressourcen der GD Wettbewerb einer solchen Herausforderung überhaupt gerecht werden.

Das schafft gerade auch für die lokalen und regionalen Behörden eine gewisse Freiheit, die aber nicht missbraucht werden darf, weil wir auch auf dieser Ebene die haushaltspolitischen Maximen, die im europäischen Semester niedergelegt sind, unbedingt sichergestellt wissen wollen.